áður en gengið er til dagskrár vill forseti skýra þingheimi frá því að síðastliðinn föstudag á degi hvíta stafsins tók forseti alþingis við heiðursviðurkenningu blindrafélagsins samfélagslampanum tvö þúsund og tíu hann er veittur alþingi fyrir eins og þar segir farsæl og fagleg vinnubrögð sem leiddu til góðrar samstöðu við stefnumótun og undirbúning lagafrumvarps um þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda sjónskerta og daufblinda einstaklinga sem samþykkt voru sem lög frá alþingi íslendinga átjánda desember tvö þúsund og átta lampanum hefur verið komið fyrir í efrideildarsalnum gamla ásamt heiðursskjali lampinn er fallegur gripur handsmíðaður af sigmari ó maríussyni gullsmíðameistara hann er úr skagfirsku blágrýti með upphleypta lágmynd úr silfri sem sýnir lampann úr merki blindrafélagsins alþingi þakkar þessa viðurkenningu og óskar blindrafélaginu heilla í störfum í framtíðinni